Or, non seulement cette crise va perdurer, mais nous continuerons à faire face à d'autres crises. Si nous voulons être de nouveau crédibles, il est urgent d'affronter la réalité budgétaire et d'engager la révision du cadre financier pluriannuel.